Neustále sa zväčšujúce množstvo falšovaných a pirátskych výrobkov v rámci medzinárodného obchodu zvyšuje možnosť ohrozenia udržateľného rozvoja svetovej ekonomiky, spôsobuje určite aj finančné straty pôvodným výrobcom, rovnako ako aj zásahy do práv duševného vlastníctva autorov a subjektov podieľajúcich sa na výrobe a produkcii a samozrejme predstavuje aj hrozbu pre spotrebiteľov a stratu pracovných miest v Európe. Myšlienka multilaterálnej dohody v boji proti pirátstvu a falšovaniu môže byť efektívnym mechanizmom na boj s takýmito konaniami. Pripájam sa však k svojim kolegom a chcem zdôrazniť potrebu transparentnosti a zvýšenia dôveryhodnosti takýchto rokovaní a dohôd. Považujem rovnako za nevyhnutné, aby sa dosiahla rovnováha medzi právami, ktoré máme záujem chrániť a právami, ktoré sú v spoločnosti esenciálne.

Konkrétne mám na mysli ustanovenia zmluvy, ktoré chcú kriminalizovať úplne neškodných bežných užívateľov, ale nepostihnú veľkých hráčov. Príde mi absurdné, aby mohla byť pri hraničných kontrolách zabavená technika, ktorá obsahuje audio a video záznamy pre individuálnu potrebu. V našej právnej tradícii je bežné, že kopírovanie pre vlastné účely bez komerčného účelu sa netrestá. Prečo by si, pán komisár, napríklad študent nemohol odkopírovať knihu, ktorú potrebuje do školy? Ešte raz zdôrazňujem, že prijateľnej ochrane autorských práv treba dať zelenú, ale za aktuálnou podobou dohody ACTA vyjednajme lobistov amerických nahrávacích spoločností, ktorí v honbe za ziskom chcú terorizovať a kriminalizovať veľkú časť našej spoločnosti, a najmä občanov členských štátov Európskej únie.